Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle è e sarà sempre a favore delle rivendicazioni dei popoli per una maggiore equità economica e sociale, della loro libertà di espressione e del loro sacrosanto diritto di manifestare pacificamente. E per questo il mio appello alle autorità iraniane è di reagire con moderazione, non ricorrere alla violenza e ascoltare le richieste dei propri cittadini. Detto questo, voglio sottolineare alcuni errori da parte della comunità internazionale, e in particolare di Netanyahu e di Trump, che ignorando volontariamente la natura dei disordini in atto, più di matrice economica che politica, non fanno altro che gettare benzina sul fuoco sperando che le proteste siano l'inizio della caduta del regime iraniano. Ma in Iran si protesta per l'inflazione a doppia cifra, per l'alta disoccupazione, per il caro prezzi, non certo per chiedere l'intervento militare degli Stati Uniti, tanto prontamente offerto da Washington, una Washington sempre più schiacciata sulla miopia delle sanzioni.